Myślę, że powinniśmy wszyscy jako politycy europejscy zaapelować również do przedstawicieli naszych rządów, rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę skandaliczny charakter tego prawa i prześladowanie mniejszości w Rosji, dzisiaj nie tylko wysoka przedstawiciel, nie tylko komisarze europejscy, ale także każdy premier rządu Unii Europejskiej, każdy prezydent, każdy minister spraw zagranicznych powinni podczas spotkań tę sprawę poruszać. Rosja musi zrozumieć, że takiego prawa nie możemy zaakceptować, że prawa człowieka, prawa mniejszości, prawa organizacji pozarządowych do swobodnej działalności w Federacji Rosyjskiej muszą zostać zagwarantowane.